Ogrzewanie i chłodzenie dotyczy przetwarzania około 40 całkowitej energii pierwotnej to poważny problem energetyczny na około 50 całkowitej energii użytkowej w postaci ciepła. O ile wytwarzanie energii elektrycznej może podlegać ujednoliceniu na jednolitym rynku energii, o tyle ogrzewanie i chłodzenie wymagają lokalnych rozwiązań. Narasta jednak zależność grzania i chłodzenia od rynku energii, który na przykład w skali lokalnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i ciepła bądź chłodu wykorzystywać może kogenerację. O zróżnicowaniu potrzeb zapewnienia komfortu cieplnego obywatelom Unii świadczy fakt, że w skali rocznej rozpiętość użytkowania energii na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni waha się w państwach członkowskich od około 60 do nawet 300 kWh.

starej substancji budynków mieszkalnych, publicznych i komercyjnych, jako najprostszym, najszybszym sposobie najbardziej efektywnego wykorzystania energii, ograniczenia emisji CO2 i stworzenia licznych miejsc pracy. Oznacza to, że dla tego celu priorytetowego winny być zwiększone publiczne środki finansowe i zniesione dotychczasowe limity, np. w Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwłaszcza gdy chodzi o całe osiedla wzniesione na przykład w technologii wielkiej płyty.

W następnej kolejności niezbędna staje się wymiana przestarzałych ciepłowni osiedlowych na tzw.

Niezbędna jest likwidacja przestarzałych małych, nieekologicznych ciepłowni osiedlowych i przejście na ciepło z wysokosprawnych systemów kogeneracyjnych. Może temu sprzyjać na przykład czasowe odejście od stosowania ETS w tych systemach produkcji ciepła i prądu. Trzeba także wziąć pod uwagę różnicę między Zachodem a Wschodem Unii w użytkowaniu bardziej efektywnego gazu dla celów grzewczych. Ilość ta jest wielokrotnie większa w unijnych państwach Europy Zachodniej, natomiast w Europie Środkowo Wschodniej dla celów ogrzewnictwa dotychczas bazuje się głównie na węglu, a to wymaga stopniowego ograniczania jego nieefektywnego spalania.

Zmorą aglomeracji tego regionu Europy jest bowiem niska emisja, tj. emisja do atmosfery organicznych gazów pirolitycznych niepełnego spalania, a w tym węglowodorów aromatycznych oraz tlenków azotu i sadzy, a także popiołów lotnych. W państwach członkowskich Europy Południowej narasta w związku z ociepleniem klimatu problem sezonowego chłodzenia, które angażuje około 5 energii z całej kwoty energii na grzanie i chłodzenie. Problematyka dzisiaj omawiana wymaga zastosowania wielu kompleksowych przyszłościowych rozwiązań, w tym architektonicznych i urbanistycznych z zakresu wykorzystania naturalnych źródeł ciepła i chłodzenia. Wymaga pilnego rozwoju innowacyjnych badań i stworzenia całego przemysłu nowych materiałów do izolowania cieplnego oraz zrównoważonych technologii ekologicznego grzania i chłodzenia ze szczególnym uwzględnieniem paneli słonecznych i rewersyjnych pomp cieplnych. Przyszłościowo komfort cieplny mieszkańców Unii Europejskiej zależeć będzie w pierwszym rzędzie od zeroemisyjnej termomodernizacji oraz od optymalnego dla całej strefy klimatycznej wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Koledzy, znane są priorytety, lecz winny one być również priorytetowo finansowane oraz wdrażane, według hierarchii ważności różnej jednak w różnych państwach członkowskich, bo to zagwarantuje nam optymalizację uzyskanych rozwiązań i walkę z ubóstwem energetycznym.